Așa cum au făcut o și cei care au vorbit înaintea mea, constat și eu că, din februarie 2010, din clipa în care am discutat despre situația din Madagascar, nu avem evoluții pozitive, am putea spune că tranziția nu s a făcut către democrație, ci către o criză încă mai profundă decât acum un an și mai multe luni. E adevărat că reuniunea Comunității de Dezvoltare din Africa Australă de la Gaboron a fost prezentată ca o reuniune a ultimei șanse.

Cred că putem păstra speranța ca, la sfârșitul acestei săptămâni, în reuniunea de sâmbătă, să se întâmple totuși ceva pozitiv. E adevărat, pe de alte parte, că situația economică și socială din Madagascar este foarte gravă, majoritatea populației malgașe trăiește cu mai puțin de un dolar pe zi.

Nu suntem aici pentru a susține o parte sau alta, ci pentru a susține ideea acestui tip de proces.